frú forseti ég þakka háttvirtum þingmanni svarið mér fannst hann nefna mjög mikilvægt atriði sem er auðvitað fjölmiðlarnir þá hefur ekki sérstaklega borið á góma hér í dag en við höfum nú stundum rætt norrænt sjónvarpsefni hér í þingsal því það liggur fyrir að þetta er mjög vinsælt efni til að mynda hjá íslenskum áhorfendum en líka á milli annarra norrænna ríkja þetta er kannski eitthvað sem við ættum að skoða sérstaklega það hafa verið uppi hugmyndir um norræna sjónvarpsstöð sem sýni efni frá norrænu almannaþjónustumiðlunum ríkisfjölmiðlunum hugsanlega má fara aðra leiðir í þeim efnum og greiða til að mynda fyrir aðgangi íbúa norðurlandanna að ríkisfjölmiðlum hinna landanna með einhverjum hætti því það ætti í sjálfu sér að vera hægt með þá tækni sem við búum yfir í nútímanum að greiða fyrir þeim aðgangi ég held nefnilega og mínar áhyggjur snúast um það að maður skynjar það á mörgum þeim sem eru nemendur í íslenska skólakerfinu að þeir sjá ekki tilganginn með því að læra norrænt tungumál og telja sig í raun og veru komast allra sinna ferða í heiminum með enskuna að vopni þetta er auðvitað áhyggjuefni tel ég hreinlega út frá menningarlegum sjónarmiðum því tungumál fjölbreytni tungumálanna er auðvitað mjög mikilvæg í sjálfu sér því hún stuðlar í raun og veru að fjölbreytni í menningarheiminum sem er einmitt það sem við viljum sjá þannig að bara af menningarlegum orsökum eingöngu er þetta mikilvægt en líka held ég að þetta skipti máli því það skiptir máli að geta bjargað sér sem víðast í heiminum eins góð og ágæt og enskan er skiptir samt máli að geta fengið aðgang á fleiri menningarheimum ekki síst fyrir okkur á þessu örlitla málsvæði hér þrjú hundruð þúsund ríflega þannig að